Madame la Présidente, mes chers collègues, vous l'avez dit, Madame la Présidente le comité de conciliation n'a pas pu aboutir.

Pendant près de 21 jours, notre conciliation a été hémiplégique, seule l'une des deux branches de l'autorité budgétaire a fonctionné. C'est aussi une déception parce que les ministres ont été très absents pendant toutes ces discussions.

Zanetti a fait tout ce qu'il a pu, et je veux louer ses efforts, mais les autres personnes présentes n'avaient pas véritablement de mandat, occupées qu'elles étaient, sans doute, à régler les problèmes de modification du règlement quant aux participations des États membres au budget de l'Union européenne.

Alors, j'ai dit aussi que ce comité laissait finalement de vrais espoirs. Il laisse l'espoir de faire comprendre au Conseil que l'Europe ne peut pas rester dans une situation telle que les impayés s'accumulent sur le bureau de la Commission 5 milliards en 2010, probablement 30 milliards à la fin de l'année 2014. Or, lorsque il y a des recettes imprévues et c'est ce qui s'est produit en 2014, pratiquement 5 milliards de recettes imprévues elles doivent impérativement être affectées au paiement des factures les plus anciennes.

Nous vous avons dit quelle était notre conviction.